Señora presidenta, señor comisario, ¿cómo no iba una mayoría de este Parlamento Europeo a aprobar, por una amplia mayoría, un Reglamento dirigido a reforzar el principio de confianza mutua y de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en un asunto tan sensible y tan importante como son los litigios de divorcio o de Derecho matrimonial, pero, sobre todo, la sustracción de menores en la Unión Europea? Es un asunto del que me ocupé cuando tuve la responsabilidad de ser ministro de Justicia del Gobierno de España y, por tanto, saludo todo avance dirigido a aportar mayor claridad, seguridad jurídica, la supresión del exequatur y, sobre todo, a reforzar los derechos del menor a ser oído en todo procedimiento que le afecte. Solo puedo lamentar que no hayan prosperado las enmiendas propuestas desde la Comisión de Peticiones, en las que se señalaba la importancia de reforzar precisamente al menor en supuestos tan dolorosos como son los que afectan a la violencia de género o del reconocimiento expreso de las distintas formas de filiación y, consiguientemente, de las distintas formas de familia que habitan